Señor Presidente, deseamos la creación de un espacio de gobierno económico regido por los principios del federalismo adaptados a la construcción europea. No podemos seguir cerrando los ojos. Es incoherente disponer de una moneda única y carecer al mismo tiempo de los instrumentos fiscales y financieros que esta moneda exige. En concreto, por tanto, necesitamos la emisión de deuda europea, un no rotundo a la competencia entre las emisiones de deuda de los Estados, la creación de un auténtico tesoro público europeo y la armonización de las políticas impositivas que garanticen la igualdad de los ciudadanos, combatan el fraude fiscal y ayuden a definir una política social europea progresista y basada en servicios públicos eficaces. Estas ideas son, se me dirá, elementales. Pero hay que repetirlas y repetirlas porque nadie las escucha.